el tratamiento convencional consigue alrededor de un 70 de curaciones, pero tiene un elevado número de efectos adversos graves, por lo que muchos pacientes no pueden iniciarlo.

dado que hay que tratar a decenas de personas. Es inaceptable el establecimiento de precios tan elevados para medicamentos tan necesarios. Reclamamos una disminución en el precio de estos medicamentos que haga posible el tratamiento. No podemos ser testigos silenciosos del deterioro progresivo y la muerte de estos enfermos cuando hay tratamientos eficaces y seguros.